Realizarea cerului unic european ar ajuta la creșterea economică, ocuparea forței de muncă și competitivitate în Europa, în special prin stimularea cererii de locuri de muncă înalt calificate. Atrag însă atenția că, în vederea punerii în aplicare a cerului unic european, partenerii sociali trebuie informați și consultați cu privire la toate măsurile care au implicații sociale importante. De asemenea, siguranța transportului aerian trebuie să fie prioritatea maximă. Din păcate, punerea în aplicare a cerului unic european se confruntă cu întârzieri semnificative, în special în ceea ce privește obiectivele de performanță și punerea în aplicare a blocurilor funcționale aeriene, care trebuiau să fie gata până în decembrie 2012 și a căror funcționalitate ar duce la o mai bună cooperare și la integrarea furnizării de servicii de navigație aeriană.